2020. À cette inquiétude budgétaire s'ajoute l'inquiétude de ce que nous entendons d'États membres comme l'Allemagne, par exemple, qui évoque purement et simplement la possibilité d'une remise en cause des catégories de régions, ce qui est très grave. En fait, la réalité, c'est que la politique régionale est devenue très attaquée et est désormais vouée à être dénaturée.

De tout cela, nous ne voulons pas, et les régions les moins développées n'en veulent pas non plus. Ce que nous voulons, c'est une grande politique régionale ancrée dans la solidarité, performante, fidèle à sa vocation assignée par les traités. Plus que jamais, l'Union européenne a besoin d'une grande politique de solidarité.